De là à ramener la tuberculose à un problème typique des pays en développement, ce serait un grand leurre. En effet, les cas rapportés au Royaume Uni et en Irlande pendant l'été 2010 nous rappellent la présence de la maladie chez nous, sans parler des ravages que la même maladie fait à l'est de notre continent, notamment en Russie et en Moldavie. L'initiative TBVI est une initiative qui vise à créer des vaccins efficaces en vue de protéger les populations des pays en développement à un prix abordable. À ce titre, je me permettrai de faire les remarques suivantes. Premièrement, la santé n'a pas de prix mais elle a un coût.

Il importe, dès lors, de bien répartir les charges. Les patients du nord, c'est à dire des pays industrialisés, doivent bien entendu payer le prix fort, sinon les sources de financement de la recherche devraient tarir assez rapidement. Cependant, étant donné que la contribution financière des pays du sud reste, sinon inexistante, du moins purement symbolique, notre solidarité devient indispensable pour combler cette insuffisance.

2020. Elle illustre parfaitement ce dont nous pouvons être capables si nous savons arrêter en temps voulu les priorités en matière de santé.